Monsieur le Président, grâce à la ténacité de la Présidence suédoise, que je remercie à mon tour, nous avons le traité de Lisbonne. Mais un traité comme celui ci n'est pas un projet, c'est un outil, une boîte à outils au service du projet européen, et il appartient donc aux hommes et aux femmes qui animent les institutions la Commission, son président, le Conseil et à nous mêmes ici de bien utiliser ces outils dans l'avenir au terme d'une période de transition qui a été très longue trop longue

Le premier défi, c'est celui de la crise dont on ne doit pas dont on ne peut pas sortir comme on y est entré, comme si rien ne s'était passé. Il y a des leçons à tirer dans notre dialogue avec les États Unis en particulier, en matière de gouvernance, en matière de solidarité, en matière de transparence, de régulation de l'économie mondiale, et pour nous, Européens, il y a des leçons à tirer

Et puis, le troisième défi, il consiste pour nous à être à la table, non pas derrière la table, mais à la table de ceux qui vont décider de l'ordre ou du désordre du monde dans les vingt ans qui viennent. Ce n'est pas facile quand on est vingt sept nations, mais c'est pourtant vital, sauf si nous acceptons, ce que personnellement je n'accepte pas, d'être des sous traitants ou d'être sous l'influence des autres pays. Voilà pourquoi nous mettons beaucoup de confiance dans le futur travail du haut représentant à qui il appartiendra de créer une véritable culture diplomatique et stratégique commune. Madame, Monsieur le Président, plus tôt nous serons prêts, mieux ce sera pour les citoyens européens. Voilà pourquoi nous attendons avec impatience et confiance les décisions que vous prendrez.